Sie genießt zudem als Abgeordnete Immunität. Die Liste dieser rechtswidrigen Ungereimtheiten ließe sich fortsetzen.

Es gibt auch eine Reihe anderer Fälle, um die wir uns ebenso kümmern müssen.